og hreyfingin ræðumenn flokkanna verða fyrir sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð einar k guðfinnsson fimmti þingmaður norðvesturkjördæmis í þeirri þriðju unnur brá konráðsdóttir sjötti þingmaður suðurkjördæmis ræðumenn samfylkingarinnar eru þórunn sveinbjarnardóttir sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð sigríður ingibjörg ingadóttir fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annað en í þriðju umferð róbert marshall áttundi þingmaður suðurkjördæmis fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjrödæmis norður í fyrstu umferð eygló harðardóttir sjöundi þingmaður suðurkjördæmis í annarri en í þriðju umferð gunnar bragi sveinsson fjórði þingmaður suðvesturkjördæmis fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð tala í fyrstu umferð steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra í annarri lilja rafney magnúsdóttir sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis en margrét pétursdóttir þriðji þingmaður suðvesturkjördæmis í þriðju umferð fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð margrét tryggvadóttir tíundi þingmaður suðurkjördæmis og í annarri umferð birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjrödæmis suður ræðumaður utan flokka þráinn bertelsson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður talar í fyrstu umferð hefst nú umræðan tekur fyrstur til máls bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis